2012. El proceso de negociación debe realizarse con un auténtico espíritu de cooperación institucional, teniendo en cuenta los nuevos poderes del Parlamento Europeo tras el Tratado de Lisboa. El nuevo protocolo, basado en la situación de los recursos, debe proporcionar un horizonte de sostenibilidad a las actividades de la flota comunitaria en aguas mauritanas, debe asegurar una justa contribución por parte de la Unión Europea al desarrollo duradero del sector pesquero mauritano —una contribución que va más allá de lo puramente económico— y debe, además, fortalecer el Derecho internacional y el respeto de los derechos humanos.

Por eso es muy importante que se aplique correctamente, que promueva la pesca responsable en beneficio de la población dependiente del sector y que contribuya a combatir la pesca ilegal, prosiguiendo el esfuerzo de los sistemas de vigilancia y control que existen en la actualidad.